Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen! Wer von uns will das nicht saubere Luft, saubere Flüsse, eine intakte Umwelt und den Schutz der heimischen Flora und Fauna. Da bin ich sofort bei Ihnen, in einer vernünftigen Art an den entsprechenden Rahmenbedingungen mitzuwirken. Wobei natürlich gleich hier heftige Diskussionen anstehen dürften. Für mich ist der Mensch Teil unseres Ökosystems, während man bei vielen grün linken Forderungen schon mal ins Grübeln gerät, ob da nicht der Gedanke Pate stand, ohne die Menschheit wäre sowieso alles viel besser. Mich treibt Grundsätzlicheres um Umweltschutz war gestern, heute wird lieber scheinheilig das Klima gerettet mit fatalen Folgen für die Umwelt, was die Klimaendzeitjünger wenig kümmert. Dass der Klimareligion Landschaftsschutz und vor allem viele Waldflächen für Windindustrieanlagen zum Opfer fallen, quittieren Gretas Truppen mit erstaunlichem ökologischen Gleichmut. Ebenso, dass viele Flächen dabei dauerhaft versiegelt werden, was sie nicht davon abhält, mit verlogener Inbrunst eine bessere Zertifizierung von Produkten ohne Entwaldung zu fordern. Darf ich lachen? Einerseits wird die Übernutzung der Meere beklagt, eine Beeinträchtigung von Küstenregionen beweint, andererseits schwadroniert der Grüne Deal von der großen Bedeutung der Meere für den Bau von Offshore Windindustrieanlagen. Und diejenigen, die einst ein Verbot von Cadmium und Blei in Solarmodulen oder Schwefelhexafluorid nicht verhindert haben, greinen heute über den Einsatz von Pestiziden und sind auch die Gleichen, die nicht im Mindesten mit der Wimper zucken, wenn für den Abbau von seltenen Erden in Batterien zum Beispiel hochradioaktives Thorium und andere toxische Abraumprodukte in China anfallen, und jammern stattdessen in altbewährter Manier über die angeblichen Belastungen für die biologische Vielfalt durch den Klimawandel. Ich darf an dieser Stelle daran erinnern, dass die Evolution und die Veränderung der Biosphäre seit jeher die Regel und nicht die Ausnahme waren. Wenn wir nun diesen politischen Spießgesellen, die für sich beanspruchen, die Inhaber der reinen Lehre zu sein, über den Weg trauen, dann machen wir den Bock zum Gärtner.